En effet, il était de notre devoir de lutter contre le déséquilibre entre les petits producteurs face aux secteurs de l'agroalimentaire et de la distribution, très concentrés. Cette pression sur les prix de la part des marchés est une des causes de la souffrance actuelle du monde agricole, alors que l'alimentation européenne doit être une priorité absolue. Cette directive tant attendue abolit les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, tout en renforçant la transparence et en luttant contre le chantage des multinationales. À ce propos, je tiens à saluer chaleureusement l'excellent travail de mon collègue et ami Paolo De Castro, avec qui nous avons travaillé de concert dans un délai très serré afin que ce texte, ô combien important pour nos agriculteurs, soit finalisé avant la fin de cette mandature. Enfin, j'insiste pour que tous les États membres aillent encore plus loin dans leur législation nationale afin d'éradiquer, une fois pour toutes, ces pratiques déloyales extrêmement dommageables, tant pour les agriculteurs que pour les PME alimentaires, mais aussi pour les consommateurs européens.